Este evident, așa cum au spus și colegii mei, că este vorba de o încercare de a i bloca participarea la alegerile viitoare. Există o chestiune procedurală în toată această istorie, și anume faptul că Sam Rainsy a fost condamnat în cadrul unor proceduri ce s au derulat cu ușile închise și care, așa cum s a relatat, au fost marcate de numeroase iregularități. Nu este, de altfel, un caz izolat. Sunt mult mai multe voci critice față de guvernul cambodgian care au suferit asemenea tratamente cu urmăriri penale și, așa cum s a mai spus, cred că, în baza acordului de cooperare cu Uniunea Europeană, autoritățile cambodgiene trebuie să își asume angajamente clare legate de drepturile omului.